Panie Przewodniczący, Panie Posłanki, Panowie Posłowie! Głęboko w to wierzę i jestem pełna nadziei, że unijne ramy dla krajowych standardów integracji Romów, które przy silnym poparciu Parlamentu Europejskiego przyjęto w maju, z pewnością wpłyną na zmianę sytuacji.

Bo tak naprawdę ważne jest to, żeby te zmiany, które wprowadzimy, te działania, których dokonamy, zaskutkowały tym, że w codziennym życiu poprawi się każdemu romskiemu dziecku, damy wsparcie każdej dorosłej osobie kobiecie i mężczyźnie poprawimy sytuację romskich rodzin. Ważne jest, by to wszystko czynić jednak z dużą delikatnością i wrażliwością oraz starać się jednak nie uogulniać i nie stygmatyzować, bo nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Jak w każdej społeczności są dobrzy i źli, szlachetni i mniej szlachetni i są tacy, którym się nie chce, ale i są wyjątkowe talenty. Nie pracując z tą społecznością, gubimy tych wszystkich, którzy zasługują na wsparcie i gubimy te wyjątkowe diamenty, z których mogłyby powstać brylanty. W Polsce nie ma dużej społeczności romskiej i rzeczywiście my sobie od 10 lat prowadząc program na rzecz społeczności romskiej nieźle radzimy, co nie znaczy, że nie mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

to, że jutro i pojutrze mamy również w Brukseli spotkanie Europejskiej Platformy na rzecz Integracji Romów i to będzie już szóste spotkanie. Mam nadzieję, że te coroczne spotkania i takie dwudniowe dyskusje również przyczynią się do skuteczniejszego działania na rzecz integracji szeroko rozumianej społeczności

I to jest taki dzień, który upamiętniałby Zagładę Romów jako społeczności stygmatyzowanej w czasie II wojny światowej i likwidowanej tylko z powodu pochodzenia etnicznego.

Korzystając z tej okazji, chciałabym wszystkie panie posłanki i panów posłów prosić o wsparcie tej inicjatywy, żeby docenić tę obecność Romów i tę tragedię, której doświadczyli zaledwie kilkadziesiąt lat temu właśnie tu w Europie. Konkludując, bardzo serdecznie dziękuję za umieszczenie tego punktu właśnie dotyczącego integracji Romów jako punktu porządku obrad Parlamentu Europejskiego. Wiem, że są to długoterminowe wyzwania. Nie możemy zapomnieć o tak trudnych problemach nawet w najtrudniejszych czasach, zwłaszcza że ten kryzys mamy już w każdym kraju europejskim na codzień. Ale tym bardziej trzeba zwiększyć wysiłek, by skutecznie wykorzystywać pieniądze tak, żeby rzeczywiście być skutecznym w działaniu, by nasi europejscy Romowie czuli się naprawdę w Europie, w naszych krajach jak we własnym domu. Wyrażam ogromne uznanie dla roli, jaką w tej sprawie odgrywa Parlament Europejski. Bardzo dziękuję.